Ce serait pour tous les pays de la région une situation extrêmement dangereuse.

Hollande est revenu rapidement sur un des engagements qu'il avait pris, c'est à dire que la France n'agisse pas de façon unilatérale en Afrique. Or, c'est pourtant bien ce qui vient de se faire. Les alliances, l'Union européenne ont été parfaitement inexistantes dans cette affaire. Ce que je voudrais souligner ici, c'est l'inconséquence très grave de la majorité des partis qui sont représentés dans cet hémicycle, qui ont tous soutenu, par exemple, la cause des djihadistes en Libye.

Ce sont ces armes, Monsieur Cohn Bendit, qui ont servi à abattre le lieutenant Boiteux, et ce sont ces armes, aujourd'hui, qui se retournent contre nous et, d'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté, puisque vous vous apprêtez à refaire, semble t il, la même chose en Syrie.

Mais ce que je souhaiterais aussi, c'est que, peut être, on enrôle les dizaines de milliers de jeunes Maliens qui sont en France et qui me paraissent plus qualifiés que les soldats français pour défendre les libertés de leur pays.